2015. Hier wurden drei politische Ziele für den künftigen Elektrizitätsmarkt formuliert Erstens soll ein EU weiter Elektrizitätsmarkt mit klaren Preissignalen für neue Investitionen geschaffen werden. Zweitens soll ein europäischer Ansatz zur Energieversorgungssicherheit begründet werden, und drittens soll die regionale Zusammenarbeit in der Energiepolitik, insbesondere bei Investitionen in neue Energieerzeugungsanlagen, erheblich gestärkt werden. Der Berichtsentwurf hat dazu geführt, dass wir insgesamt über 590 Änderungsanträge abgestimmt haben, die in insgesamt 36 Kompromisse eingeflossen sind. Der Bericht deckt die wichtigsten Themen ab, das heißt, die Frage der künftigen Gestaltung von Kapazitätsmechanismen, die Förderung von erneuerbaren Energien, die Debatte über Preiszonen und Verteilnetzbetreiber sowie die Rolle der Europäischen Energieagentur ACER. Der Bericht formuliert die Richtung für den von der Kommission bis Ende des Jahres vorzulegenden Legislativvorschlag für eine Neugestaltung des Energiemarktes. Nachdem die Kompromisse eine überwiegend breite Zustimmung gefunden haben, kann man durchaus sagen, dass die wichtigsten Schritte zur Harmonisierung des europäischen Energiebinnenmarkts enthalten sind. Ich will im Einzelnen einige kurze Ausführungen als Berichterstatter darüber machen, was der Industrieausschuss beschlossen hat Erstens Kapazitätsmechanismen, das sind die Ziffern 25 und 24. Mittlerweile gibt es in zehn der 28 Mitgliedstaaten nationale Kapazitätsmechanismen. Unnötige oder schlecht konzipierte Mechanismen dieser Art können zu Wettbewerbsverzerrungen, zu einer Beeinträchtigung des grenzüberschreitenden Handels und zu überhöhten Strompreisen führen. Die im Ausschuss angenommene Linie sieht vor, dass Kapazitätsmechanismen weiterhin möglich sein sollen, wenn eine EU weit harmonisierte und transparente Analyse der Versorgungssicherheit auf regionaler Ebene ergeben hat, dass ein Bedarf besteht. Das war nicht ganz unumstritten, aber wir haben uns geeinigt auf eine Formulierung, die fast alle mittragen konnten. Das zweite Thema sind die erneuerbaren Energien die Ziffern 49 und 54. Der Ausschuss ist der Meinung, dass die Dauersubventionierung der erneuerbaren Energien nicht mehr zeitgemäß ist. Auch sie müssen im neuen Energiesystem auf Marktsignale reagieren. Der Bericht sieht ein graduelles Auslaufen von Subventionen für ausgereifte erneuerbare Energien vor. Außerdem wird auf die Gefahr von Verzerrungen durch unsachgemäße Subventionen hingewiesen. Betreiber von Anlagen erneuerbarer Energien und wir kennen ja die intensive Nutzung der Windenergie in den nordischen Ländern, auch in Deutschland müssen die konsequente Bilanzkreisverantwortung tragen. Der prioritäre Netzzugang soll weiterhin bestehen bleiben, wird aber überprüft, sobald der umgestaltete Energiemarkt umgesetzt ist. Drittens die Abschaffung regulierter Preise und die Debatte über Preiszonen, Ziffer 22. Damit der Energy only Markt richtig funktioniert, müssen generell Preisspitzen zugelassen werden, damit Marktpreissignale auch zu Investitionen führen können und die Preise die tatsächliche Energieknappheit widerspiegeln. Das ist heute nicht der Fall, wie man an den Großhandelspreisen erkennen kann. Dabei müssen auch unterschiedliche Preiszonen innerhalb eines Mitgliedstaates als Ultima Ratio möglich sein, um die tatsächliche Energieknappheit widerzuspiegeln. Und wenn wir jetzt sehen, welche Umleitungen der Strom, der im Norden Europas erzeugt wird, machen muss, um im Süden an den Verbraucher zu kommen, dann ist das ein wichtiges Thema. Der vierte Punkt Die nationalstaatliche Verantwortung für den Energiemix, so wie es in den Verträgen festgeschrieben ist, soll erhalten bleiben.

Ich habe noch zwei Minuten für meine Fraktion addiert insgesamt sechs Minuten, Herr Präsident! In Ziffer 53 wird richtigerweise vor der Verflechtung der Versorgungsziele mit klimapolitischen Zielen gewarnt.

64. Die weitere Entflechtung über das dritte Energiepaket hinaus wird im Bericht nicht gefordert. Verteilnetzbetreiber sollen neutrale Vermittler sein, denen eine größere Rolle zugestanden wird. Und der letzte Punkt die Rolle der ACER, der europäischen Behörde. Sie soll mit Entscheidungskompetenz bei der Koordinierung grenzüberschreitender Fragen ausgestattet werden, aber keine umfassende Überwachung des Energiemarktes vornehmen können. Ich möchte zum Schluss allen, die mitgewirkt haben, insbesondere den Schattenberichterstattern, herzlich danken und jetzt haben wir sechs Minuten und zwei Sekunden Danke!